Pentru a depăși actuala criză economică trebuie să căutăm noi mijloace prin care să garantăm dezvoltarea și progresul. Avem nevoie de o agendă ambițioasă pentru creșterea viitoare, care să asigure un nivel superior de calitate a vieții dar stimularea performanței economice trebuie să se bazeze pe o utilizare rațională și eficientă a resurselor deoarece ele nu sunt nelimitate. Știm deja că resursele minerale nu se refac, dar nici apa, solul sau aerul nu sunt inepuizabile. Deja la nivel mondial consumăm mai mult decât poate produce pământul, iar țările industrializate, printre care și state europene, au cel mai mare consum de resurse pe cap de locuitor.